Ja, očitno se nisva razumela, jaz sem povedal, da v sedmih, osmih dneh niti odgovora ni bilo. Jaz bi bil čisto zadovoljen, če bi sekretarka ali, ne vem kakšno funkcijo ima gospa, napisala, ministrica je trenutno odstotna oziroma preveč zasedena, ko bo termin prost, vam sporočimo. Ampak niti odgovora ni in meni, če nekdo piše z ministrstva, jaz odgovorim - ne, konkretno, dobro sodelovanje - prejšnji teden sem bil na sestanku pri ministrici za kmetijstvo. Gospa je vsem poslancem, ker je bila odsotna, ni mogla postavljati odgovarjati na poslanska vprašanja, poslala mail, da nas vabi na ministrstvo, da se o temi, o kateri smo postavili poslansko vprašanje, pogovorimo. Danes sva bila z županom Čadežem na sestanku pri gospodu Zajcu, na MOP-u, glede rudnika urana Žirovski vrh. Skratka, se da. Ne, jaz ne pričakujem, da bo to jutri, verjamem, da tudi ni pisalo vseh devetdeset poslancev in pa dvesto dvanajst županov. In kar je najbolj pomembno, gospa ministrica, to kar sem napisal - denar za projekte je zagotovljen - gre izključno samo za operativne zadeve, kar pomeni, da ne bi bil to sestanek zaradi sestanka, ampak bi konkretne stvari določili. Lahko rečem, da je z vašim ministricom ministrstvom, kar je bilo do zdaj, odlično sodelovanje tudi z gospodom Topolkom, gospodom Vilenpartom, gospodom Kordinom odlično sodelujemo. Lahko rečem samo, da me je zmotilo, ne, in sekretarki sem dejal: "Dajte mi v samo, vsaj odpisati, sicer bom pač postavil ustno poslansko vprašanje, da me zanima, kaj je res problem, da niti na maile ne odgovarjate, ne?" In ne, dajte to popraviti, ne da ljudje takoj, ko kličejo na recepcijo, da že receptorka reče, da ima ministrica sestanek. Ne more vedeti nekdo, ki spodaj dviguje telefone, kaj poteka v petem ali šestem nadstropju. Ne more, ne. To je pa, vem, da neki priročen izgovor. Tako da računam, ne, in to je zdaj moj apel, mail imajo iz sedemnajstega januarja, da mi vsaj odgovorijo, ko bo termin prost, boste dobili termin, računate pa lahko takrat in takrat. Ne samo arogantno zavrniti, bomo že odgovorili, ko bomo. Vsaj odgovorite, pa recite, da trenutno ni časa.